Señora Presidenta, un minuto para subrayar la importancia de que completemos la configuración de la Unión Europea con la candidatura de Serbia, que espero pueda confirmarse este año sobre la base de los importantes avances logrados por Serbia, reconocidos por el Consejo al decidir impulsar el proceso de adhesión y reconocidos por este Parlamento en el informe del Sr. Kacin, a quien felicito. Y un minuto para recordar que las diferentes posiciones sobre Kosovo en el seno de la Unión Europea han favorecido el claro compromiso europeo de Serbia, esencial para la consolidación de la paz y la democracia en los Balcanes y para alcanzar un enfoque constructivo en la integración regional, como se puso de manifiesto el pasado 2 de junio con la celebración, bajo Presidencia española, de la cumbre de alto nivel de Sarajevo. Espero que Serbia cuente con la plena colaboración de la Unión Europea para acometer las reformas que necesite en materia de justicia, en materia de lucha contra la corrupción y también en materia de diálogo intrarregional.